ist einfach ein Schmierentheater.

Ich glaube nicht, dass Sie wirklich im Interesse der Bürgerinnen und Bürger von Großbritannien sprechen, wenn Sie derart auf die Europäische Union losgehen und letztendlich nur nationalistische und schmierige Erklärungen hier abgeben. Es tut mir leid, mir ist diese Situation viel zu ernst, und ich habe heute erstmals eine Rede von Herrn Barroso gehört, der ich in vielen Teilen zustimmen kann, wobei ich als Hintergrund sehr wohl registriert habe, dass das auch eine Rede der Verzweiflung war.

Fakt ist, dass das, was uns gegenwärtig als Haushaltsvorschläge, als Finanzrahmenvorschläge vorgelegt wurde, nicht dazu beiträgt, die Union in ihrem Zusammenhalt zu stärken.

Und Sie haben Unrecht, wenn Sie sagen, dass es um eine Erhöhung gehe, die gefordert wird. Das, was von der Kommission zusätzlich vorgeschlagen wird, ist letztendlich nur ein Ausgleich für die Aufgaben, die zusätzlich auf die Europäische Union zugekommen sind, für eine Herausforderung, vor der die Europäische Union steht.

B. künftig den Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung weiterführen soll, wenn beispielsweise im europäischen Haushalt für die Jahre 2014 bis 2020 schon allein mit den jetzigen Vorschlägen definitiv eine Kürzung bei den Hilfsfonds gerade für die Armen und Ärmsten in der Europäischen Union vorgesehen ist.

Sie können doch nicht einfach sagen, es lässt Sie kalt, was im Rahmen der Krise in der Europäischen Union passiert, dass täglich mehr Menschen in absolut größte Armut versinken und dass das eine Existenzbedrohung ist. Sie können doch nicht sagen Uns ist unser Großbritannien zehnmal wichtiger, und glauben, dass Sie Ihr eigenes Land davor bewahren können, dass die Krise auch auf die Ärmsten in Ihrem Land zurückschlagen wird.

Das kann man Ihnen jetzt schon sehr deutlich sagen. Ich fordere Sie also auf und ich fordere auch die Bundesregierung auf diese entsolidarisierende Haltung endlich aufzugeben und die Blockade aufzuheben.